Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Predsedniku vlade, gospodu Marjanu Šarcu, bom postavil vprašanje v zvezi z globalnim dogovorom o migracijah. Pakt o migracijah izenačuje ilegalne migracije z legalnimi migracijami, pri čemer beguncev sploh ne omenja in se njihov status ne izboljšuje. Ilegalne migracije bodo odpravljene tako, da bodo postale legalne, države pa bodo morale takšne migrantske poti omogočiti. Ilegalni migranti bodo imeli povsem enake pravice kot begunci oziroma državljani. Ne glede na to, da dogovor poudarja, da gre za nezavezujoč akt, vsebuje triindvajset ciljev in veliko število zavez. V dogovoru je izrecno navedeno, k čemu se države zavezujejo. Zelo pomembno je, ne glede na to, da gre za nezavezujoč akt, vprašanje, zakaj bi Slovenija podpirala nekaj, s čimer se ne strinja oziroma se ne strinja večina javnosti, ki spremlja ta postopek. Primeru, da Slovenija podpre in se strinja s takšnim aktom, bo po nepotrebnem predmet mednarodnih političnih pritiskov na realizacijo ciljev, ki so v paktu navedeni. Pakt se je sprejemal daleč od oči javnosti, slovenski prevod sploh ne obstaja oziroma ni javnosti dostopen. Tako slovenska javnost sploh ne ve, kaj je v celoti vsebina pakta. Vlada Republike Slovenije pa podpira dokument, ki ni preveden v slovenski jezik. Prav tako javnost ni seznanjena preko obravnave na pristojnem delovnem telesu državnega zbora, Odboru za zunanje zadeve, kar bi morala biti, glede na podlago, ki je v tretjem a členu Ustave Republike Slovenije in tretjem členu Zakona o zunanjih zadevah. Zato vas sprašujem: Prvič, zakaj slovenski javnosti in Državnemu zboru Republike Slovenije v skladu z enajstim členom ustave ni dostopen slovenski prevod pakta o migracijah, ki se bo sprejemal decembra dva tisoč osemnajst v Marakešu? Drugič, zakaj o končnem besedilu ni bil seznanjen državni zbor, da bi podal svoje stališče? In tretjič, zakaj Vlada Republike Slovenije nasprotuje temu, da bi se vse mednarodne zaveze Slovenije obravnavale na pristojnem delovnem telesu v državnem zboru in bile prevedene v slovenski jezik, kot je zahtevano v naši ustavi?